Ik wil vijf punten noemen

dezelfde rechten voor consumenten bij het sluiten en oversluiten van een contract

4. het verbeteren van toegang voor mensen met een handicap, grote groep, zeer belangrijk 5. het garanderen van die snelheid, capaciteit, ook op het platteland. Op die manier maken we die stap.